Cette ristourne accordée au Royaume Uni, qui, reconnaissons le, a parfaitement su défendre ses intérêts propres, est bien entendu supportée, au nom de la solidarité chère à l'Union européenne, par les autres États membres, dont le mien la France. Or, avec une croissance nulle, 8,4 millions de pauvres et plus de 5 millions de chômeurs, la France est aujourd'hui laminée économiquement et socialement. Pour rappel, la France verse déjà 21 milliards et n'en retrouve que

2014. Et pour quel résultat? Aucune croissance et un taux de chômage qui ne cesse de croître. L'Union européenne s'endette véritablement, et ce contre l'esprit même des traités européens.